ályktunin ráðsins hljóðar svo vestnorræna ráðið skorar á ríkisstjórnir íslands færeyja og grænlands að gera með sér samkomulag um að löndin skiptist á ræðismönnum löndin eru hvött til að koma sér upp sameiginlegum ræðismannsskrifstofum flutningsmenn ásamt mér eru fulltrúar íslands í vestnorræna ráðinu háttvirtir þingmenn anna kristín gunnarsdóttir hjálmar árnason sigurrós þorgrímsdóttir guðrún ögmundsdóttir og sigurjón þórðarson það er löng hefð fyrir jákvæðu og víðtæku samstarfi vestnorrænna þjóða þær eru okkar næstu nágrannar og vináttutengslin eru náin

vestnorræna ráðið hefur árum saman unnið að því að efla tengslin og auka samstarf milli stjórnvalda landanna íbúanna atvinnulífs og vinnumarkaðar ríki stofna oft ræðismannsskrifstofur og sendiráð í löndum sem þau tengjast nánum böndum hafa víðtækt samstarf eða viðskipti við vestnorræna ráðið álítur að til þess að efla ríki tengsl sé afar mikilvægt að löndin komi á fót launuðum ræðismannsskrifstofum sem hafi diplómatíska stöðu eða viðskiptafulltrúum hvert í annars löndum það mun auðvelda fólki að flytja milli landanna og starfa þar sömuleiðis mundi það efla möguleika vestnorræns atvinnulífs til að efla starfsemi sína landanna á milli síðast en ekki síst yrði það liður í að tryggja borgurum vestur norðurlanda réttindi og hagsmuni ef þeir flytjast milli landanna það er nú afráðið að íslenska ræðismannsskrifstofan verður opnuð í byrjun apríl í færeyjum og í framhaldi af því verður unnið að því að koma á samsvarandi samstarfi milli okkar og grænlands ég tel eigi að síður rétt frú forseti að þessi tillaga fái hér þinglega afgreiðslu og